Was die Auswirkungskarten betrifft, könnte ich sagen Wenn es nicht so ernst wäre, würde das Stück langsam kabarettreif. Sie behaupten wirklich allen Ernstes, dass es Mitgliedstaaten gibt, die Karten an die Kommission melden, aber gleichzeitig im Rat sagen, das sei nicht für die Veröffentlichung und nicht für die Durchreichung an das Europäische Parlament bestimmt. Das kann man einfach nicht begreifen! Ich habe bisher geglaubt, dass die Summe der Mitgliedstaaten den Europäischen Rat ausmacht. Wird hier zweiteilig gearbeitet die Kommission bekommt Karten, die dann für die Geheimhaltung bestimmt sind? Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Vertrauensbildende Maßnahme wäre für mich, dass wir zumindest die Karten der Mitgliedstaaten bekommen, die der Kommission vorliegen. Das ist ja das bestgehütete Geheimnis in der Europäischen Union, diese Auswirkungskarten erst mal zu bekommen.

Und wir dürfen die Vereinheitlichung in der Europäischen Union nicht auf die Spitze treiben. Dafür sind die Bedingungen in der Europäischen Union viel zu unterschiedlich. Ich plädiere daher dafür, dass wir über die benachteiligten Gebiete noch einmal in Ruhe und sachlich, ohne Zeitdruck, diskutieren. Das bedeutet, dass wir dies nicht im Rahmen der Agrarreform, sondern in einem gesonderten Bericht machen sollten. Gerade weil wir keinen Zeitdruck haben, gerade weil die Gefechtslage so unübersichtlich ist, gerade weil wir dieses Thema nicht im großen Ozean der Agrarreform untergehen lassen dürfen, und gerade weil es um die benachteiligten Gebiete geht. Es geht ja nicht darum, wer Recht hat. Sondern es geht mir ganz einfach um die betroffenen Landwirte und deren Familien und um deren Einkommen. Und da sollten wir uns die Zeit nehmen, die wir dazu brauchen, diese Problematik ordentlich zu diskutieren und zu beschließen.